forseti það var eitt sinn sagt í þessum sal að mesta efnahagsbölið væri blaðrið í þáverandi forsætisráðherra ég ætla ekki að taka þau orð mér í munn en þegar ég hlustaði á orð hæstvirts ráðherra eða stjórnarliða þá var ég að velta því fyrir mér hvort þessir hæstvirtir ráðherrar væru í raun geimverur eða hvort þjóðin væri það vegna þess að hér er fólk ekki á ég vek athygli á því að ef menn fara núna hafa samband við fjölmiðlavaktina eða leita gúgúl og velta upp orðum hæstvirts forsætisráðherra og hæstvirtur fjármálaráðherra þrátt fyrir tímann þá sjáum við þessar sömu ræður hvað eftir annað ég get athygli á því

að botninum verði náð nokkru seinna núna í febrúar á þessu ári kom hæstvirtur forsætisráðherra og ætlaði að skapa allt að því fimmtán þúsund ný störf því þá voru menn að horfa á það sem hæstvirtur fjármálaráðherra gerði ekkert úr áðan en það eru búferlaflutningar fólks til annarra landa hann fann eitt land eitt ársfjórðung þar sem væru plús fyrir íslendinga og talaði niður til allra sem höfðu áhyggjur af því að fólk væri að fara frá landinu þá var sett nefnd virðulegi forseti sem mér finnst vera mjög dæmigerð fyrir þessa ríkisstjórn ég held að ég sé í þeirri nefnd og við erum búin að hittast mjög oft frá því þetta í febrúar á þessu ári niðurstaðan er ekki komin en ég get lofað ykkur því virðulegi forseti að því miður mun sú niðurstaða ekki skila neinum fimmtán þúsund störfum og reyndar er það þannig að þar eru menn ekki eins og almennt að taka á þeim málum sem skipta máli ég verð virðulegi forseti að vekja athygli á því að hér kom hæstvirtur fjármálaráðherra og hann talaði í raun um ágæti tveggja hluta annars vegar var það efnahagsstefnan eða efnahagsáætlun sem var samþykkt við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og síðan fór hann ásamt hæstvirtur forsætisráðherra yfir það hversu skynsamlegt það var að samþykkja neyðarlögin og fara þessa leið sem erlendir aðilar voru að benda á að var afskaplega skynsamlegt að fara það er láta bankana fara á hausinn

var það hæstvirtur fjármálaráðherra sem studdi þessar aðgerðir reyndar var það þannig að hæstvirtur fjármálaráðherra þá í stjórnarandstöðu greiddi ekki atkvæði með neyðarlögunum reyndar er það þannig að hæstvirtur fjármálaráðherra lofaði kjósendum því að slíta samstarfinu við alþjóðagjaldeyrissjóðinn að vísu lofaði hann því líka að hann mundi aldrei standa að því að sækja um aðild að evrópusambandinu þannig að kannski er alveg samræmi þarna á milli en þetta er það tvennt sem hæstvirtur fjármálaráðherra er að hreykja sér af núna ég vek athygli á því virðulegi forseti af því að allir vildu lilju kveðið hafa og hæstvirtur fjármálaráðherra fari í það að menn þurfi að viðurkenna staðreyndir og væntanlega viðurkenna sín mistök að núverandi seðlabankastjóri vildi fara írsku leiðina og bjarga bönkunum virðulegi forseti hér talaði hæstvirtur forsætisráðherra um mikilvægi fjárfestinga og hvað eru mörg fjárfestingartækifæri hafi þeir séð einhver fjárfestingartækifæri sem ríkisstjórnin hefur ekki hræðst ég vildi gleðja hæstvirt ríkisstjórn ég held að þetta tækifæri sé komið af því að erlendir aðilar til að kaupa jörð á norðausturlandi ég held að sú hætta sé farin frá ég held að hann sé hættur við ef marka má síðustu fregnir það er líka búið að losa um það að heilbrigðisstarfsmenn geti hugsanlega líka fengið vinnu við það að fá innflutning á sjúklingum til landsins ríkisstjórninni tókst að koma í veg fyrir það það er alveg sama hvað hæstvirtur forsætisráðherra talar um það hvað er verið að nýta tækifærin varðandi orkuauðlindirnar þá tala staðreyndirnar sínu máli ég vil líka minna á af því að menn kannski gleyma það er til eitthvað sem heitir stöðugleikasáttmáli þar var farið yfir það sem við erum öll sammála um það var áætlun að skapa atvinnu í landinu hagvöxt og fjárfestingar ásamt ýmsu öðru það hefur komið fram í viðtölum og skrifum forustumanna þegar sem skrifuðu undir ríkisstjórnina að allt sem snýr að þessum þáttum var svikið hæstvirt ríkisstjórn getur ekki komið hér upp og talað með þessum hætti eins og hún gerir sem betur fer eru gríðarlega mörg tækifæri við skulum nýta þau vegna þess að það er nauðsynlegt fyrir íslenska þjóð við verðum að fá atvinnu við verðum að sjá efnahagslífsins snúast sem hraðast við þurfum hagvöxt og fjárfestingu og þar er helsti þrándur í vegi hæstvirt ríkisstjórn